Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo nostro dibattito si colloca nel quadro di un profondo mutamento delle relazioni internazionali e ne è testimonianza anche l'ultimo G7. L'attuale amministrazione americana sembra aver adottato una linea disarmante nella sua semplicità nelle relazioni esterne, bene interpretata anche nel caso iraniano da Mike Pompeo. Se vuoi essere considerato amico degli americani, allora devi accettare le condizioni che ti vengono poste, dodici nel caso iraniano, o pagare le conseguenze del rifiuto. In ciò c'è tutto l'azzardo, che magari può forse pagare nel caso nordcoreano, ma dubito funzioni con l'Iran, con il rischio di una escalation pericolosa. Penso che non bisogna dare pretesti all'atteggiamento americano. Parliamoci chiaro in questo momento, non c'è nulla che possa essere ragionevolmente fatto per convincere Trump, Netanyahu e Bin Salman per spingerli in direzione di una posizione di dialogo e di razionale analisi della situazione. Se l'Europa, così come l'Iran, vuole avere una chance di uscire da questa difficile situazione, è indispensabile che questa chance venga vista soprattutto nella capacità di logorare i loro propositi attraverso il buon senso e la pazienza. Le condizioni di Pompeo, tra l'altro, rappresentano più uno strumento nelle mani dell'amministrazione israeliana che in quelle statunitensi, aprendo la porta per una legittimazione di un conflitto di fatto già iniziata da alcune settimane sul suolo siriano. Un piano ben impostato che l'Europa e l'Iran possono scardinare solo attraverso la pazienza diplomatica, nell'ottica di far chiudere quella finestra di opportunità che oggi Netanyahu sembra voler gestire in prima persona. Per questo, signora Alto rappresentante, nel sottoscrivere la sua linea, le chiedo innanzitutto di lavorare per evitare, qui e nella regione, che venga creato un casus belli che possa produrre conseguenze difficili da gestire.